Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn wir die Menschen fragen, was sie von der Europäischen Union wollen, dann wollen sie vor allem eine gemeinsame Außenpolitik, also ein klares, geschärftes, kompetentes Gesicht Europas in der Welt.

Beides ist nur möglich, wenn wir einen effizienten außenpolitischen diplomatischen Dienst haben. Hier haben wir noch sehr viel zu tun!

Dieses Organigramm zeigt sehr deutlich, wie zersplittert und unübersichtlich der Dienst ist.

Dieses Parlament haben Sie auf Ihrer Seite, wenn es darum geht, einen wirklichen Europäischen Auswärtigen Dienst zu schaffen und die ineffiziente Zersplitterung zu beseitigen.